Ja byłem poruszony przemówieniem wiceprzewodniczącego Parlamentu, natomiast chciałbym się zapytać jaki jest powód, dla którego nie było na sali przewodniczącego Parlamentu? Jakie inne obowiązki okazały się dla niego ważniejsze niż wręczenie tej nagrody panu Fariñasowi? Czy jest Pan w stanie odpowiedzieć, co było ważniejsze od obecności tutaj?